Este evident că statele membre trec printr o perioadă dificilă din punct de vedere bugetar. Pe de altă parte, s a dovedit foarte clar că bugetul european a contribuit major la dezvoltarea tuturor statelor membre, inclusiv a celor net contributorii. Este surprinzător că eșecul concilierii nu s a datorat unui dezacord pe cifre, ci refuzului de a discuta practic despre viitorul comun al statelor membre, despre viitorul Europei. Parlamentul nu dorește să și depășească atribuțiile, dorește să se respecte tratatul și să protejeze interesele viitoare ale cetățenilor care l au ales.

Resurse proprii tocmai situația bugetară prin care trec statele membre ar trebui să îndemne la găsirea unor metode de alimentare a bugetului european stabile, care să nu mai pună în pericol implementarea politicilor europene.

Este de neacceptat ca aceeași instituție, Consiliul, să fixeze ținte pentru 2020 și, în același timp, să nu aprobe mijloacele financiare pentru realizarea acestor cerințe. Eu cred că suntem obligați să ajungem la un acord.